Wenn wir darauf vertraut hätten, dann hätten wir im Sinne einer diesen selber mit herbeigeführt.

Wer hätte noch vor wenigen Wochen erwarten können, dass die Arabische Liga uns, die westliche und die internationale Gemeinschaft auffordert, den Tyrannen in Libyen zu stoppen? Das ist doch ein gewaltiger Wandel, der durch die arabische Welt geht. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Wir dürfen nicht nur rhetorisch an der Seite der Menschen in den arabischen Ländern stehen, sondern Wort und Tat müssen übereinstimmen. Ich werde heute Abend für die Konrad Adenauer Stiftung, deren Vorsitzender ich bin, nach Tunesien reisen, wie ich vor zweieinhalb Wochen auch in Kairo war. Und ich möchte mich auf das Wort von Konrad Adenauer, dem ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, berufen, der gesagt hat Wir stehen auf der Seite der Freiheit. Wir müssen jetzt den arabischen Völkern sagen Wir wollen wenn ihr es denn selber wollt euch mit demokratischer Beratung, mit Solidarität helfen, damit ihr Wahlen vorbereiten könnt.

Aber wir sagen auch, es muss jetzt Frieden zwischen Israel und Palästina geben. Wenn jetzt der Wind der Freiheit durch die arabischen Staaten weht, dann muss das als Chance genutzt werden, auch für einen Frieden zwischen Israel und Palästina, damit Israel in sicheren Grenzen leben kann, aber auch das palästinensische Volk, das ebenso wie die Israelis eine Würde hat, auch in sicheren Grenzen leben kann.